Domnule președinte, domnule comisar Füle, ca autor și ca inițiator al aceste rezoluții, mulțumesc colegilor de la toate grupurile politice că au înțeles gravitatea situației din regiunea transnistreană și că ne au susținut, pe mine și pe Cristi Preda, să impunem acest subiect pe agenda plenarei. Provocările regimului de la Tiraspol au culminat ieri cu reținerea și umilirea directorului liceului Lucian Blaga, a doi angajați și a șase pacificatori. Aceste tensiuni sunt alimentate și de prezența trupelor rusești în regiune, motiv pentru care am cerut printr un amendament înlocuirea lor cu o misiune civilă de menținere a păcii.

Uniunea trebuie să devină membru cu drepturi depline, pe picior de egalitate cu Rusia, și să fie mult mai vocală în rezolvarea conflictului transnistrean. În final, fac apel la premierul pro european Leancă să sprijine mult mai ferm dreptul la educație în limba română.